Chciałbym przypomnieć, że jednym z celów Unii Europejskiej jest spójność społeczno gospodarcza i terytorialna. Staramy się robić wszystko, żeby instrumenty, których się używa, były kompatybilne. Również wtedy, kiedy dyskutujemy o Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy uwagę na niezwykle ważne o czym pan komisarz mówił inwestycje społeczne. Natomiast powinniśmy dążyć do tego, żeby działania miały charakter zintegrowany, i w związku z tym należy się poważnie zastanowić, czy sztywne ustalanie proporcji poszczególnych funduszy jest dobrym rozwiązaniem na dzisiejsze czasy, czy nie trzeba się koncentrować na działaniach i właśnie na inwestycjach społecznych, również z innych funduszy. Wydaje mi się, że pomysł inwestycji społecznych wymaga bardziej elastycznego podejścia.